Signor Presidente, signor Commissario, la tratta di esseri umani, che vede come vittime predestinate le donne e le bambine, è un fenomeno che purtroppo non tende a diminuire ma che anzi, malgrado l'adozione della direttiva antitratta del 2011, presenta tassi di crescita preoccupanti, dovuti principalmente alla crisi migratoria in corso, durante la quale, in particolare, il numero dei minori non accompagnati è cresciuto in modo esponenziale. Facili da reclutare e purtroppo ancora oggi non adeguatamente tutelati, gran parte di tali minori finiscono nelle reti del crimine organizzato che li sfrutta sessualmente o li utilizza come manodopera criminale. A fronte di tali gravi abusi la Commissione ha la responsabilità di intervenire, affinché gli Stati membri diano tutti piena attuazione alla direttiva antitratta. Concretamente le autorità nazionali devono accrescere il numero e l'efficacia delle indagini e delle azioni penali, devono migliorare le procedure per l'identificazione delle vittime e, naturalmente, fornire loro assistenza specializzata e tutela.